Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia un fatto assolutamente positivo che il Parlamento europeo abbia espresso tutta la sua preoccupazione per il deterioramento dei diritti umani in Turchia, a danno di accademici, a danno di giornalisti, a danno delle opposizioni. In prima persona ho potuto constatare ad Ankara, dove mi sono recata nel mese di dicembre per provare ad assistere al processo dei due copresidenti dell'HDP, quale sia la gravità di questa negazione, alla delegazione internazionale è stato impedito di assistere ai processi. Aggiungo che però la risoluzione non basta.